Mesdames et Messieurs, cette opération de maquillage vise à faire croire que nos partenaires européens seraient solidaires de l'effort français et que Mme Ashton aurait une utilité quelconque. Il serait plus utile d'apporter à l'armée française une prise en charge du coût financier de cette opération et je suis parfaitement d'accord avec M.

La France et son armée connaissent ce pays et ont suffisamment à y faire pour ne pas être gênée par de petits contingents européens non francophones et non préparés au terrain africain. Laissons les nations européennes agir là où elles ont vocation historique à intervenir, là où elles ont un savoir faire, et cessons de parasiter leur action efficace en ajoutant aux dangers des milices celui des fonctionnaires européens.